Depuis le début de l'année, 160 personnes ont été tuées dans des manifestations, ce qui en fait l'année la plus meurtrière depuis l'indépendance.

Pour autant, cela ne justifie pas que l'on transige avec les droits de l'homme le harcèlement judiciaire de certains défenseurs des droits de l'homme est particulièrement inacceptable.